Hvala gospod predsedujoči, dober večer vsem. Veliko smo slišali danes, seveda eni bomo tudi rekli, da veliko preveč. Mene ti argumenti, ki so bili podnevi, sem jih poslušal, nekatere sprejemam, razumem, ampak me niso prepričali. Migracije so vendarle en naraven proces in tega so nas naučili še v osnovni šoli. Da bi ponazoril to, bi vas spomnil, da so mogoče najboljše je s primerom, pred tisoč štiristotimi leti, nekje v "Zakrpatju", so živeli Slovani, plemena in recimo živel je en - primer bom dal, Prapraprarajić in en Praprapragrims. Lahko, da sta bila sodelavca, tako kot sva midva tukaj, in sta denimo imela ovce. Za ovce je znano, da so bele pa črne in, veliko več je belih, manj je črnih, ampak jaz sem prepričan, da ta Prapraprarajić in Praprapragrims nikakor nista uničevala črne jagenjčke, ker sta pač ugotovila, da je mleko, sir, meso, popolnoma enakega okusa. Ko gre se pa za barvo volne, sta Prapraprarajićeva pa Praprapragrimsova ugotovili, da ko pleteš iz volne dveh barv, da dobiš še vzorce, in je praktično nastala še na neki način pestrost življenja tudi s pomočjo tega. Ampak klima ni ustrezala in sta se odločila onadva pa še celo pleme, da je treba iskati neko drugo področje, neke druge pogoje za živeti in, sta se odpravila. Seveda verjetno sta se pozanimala na načine, kako je takrat bilo možno, ali ljudstvo, ki živi tam, kam hočeta iti, mogoče razpisuje kakšen referendum o sprejetju ali nesprejetju migrantov. In ker tega podatka nista dobila, sta se pogumno, tako kot celo pleme, odločila, da gresta v to migracijo. In danes živimo tukaj, tisoč štiristo let po tem, kot zadovoljni ljudje, ena vzorna družba, vrh evropske civilizacije, tudi svetovne, če hočete, in tale znani lepi šlager, "čez tisoč let, ko naju več ne bo", mogoče bo tudi eno dobro vprašanje namesto referendumskega vprašanja, ali je res pomembno vprašanje danes ali pomembno, je mogoče bolj pomembno, kaj bomo zgradili za zanamce. Kdo ve? Jaz razumem strah kot fenomen in vsi strah čutimo na ta ali drugi način, ne razumem pa tega, ali ne vidim razloga za strah pred dogovorom, ki zagotavlja urejenost migracij, torej ene, tudi kataklizmične sile, katero ne morete ustaviti, ampak lahko jo lahko, ji pristopite organizirano v družbi z drugimi, ki so pripravljeni na na enak način, da se tega lotijo, in mislim, da je to odgovor, ker s tem dogovorom Slovenije nihče ne sili, da sprejme trume migrantov, kvečjemu samo nam pomaga, da vemo, da je način, da se tega lotimo združno, skupno, organizirano in bolj varno za vse nas. Zato se mi res zdi, da je zbujanje strahu med ljudmi, da je grdo, da je korak od represije, od vsega tega, proti čemu se kot demokracija borimo, in res pa je, da moram izraziti tudi svoje strinjanje, mojega predgovorca, da je, migracija, ki je danes nastala oziroma, ki nastajajo v našem času, največji interes ene države, ki potrebuje, novo kri in novo delovno silo ali več delovne sile, ampak jaz res mislim, da ni referenduma, ki bi nas obvaroval, vsekakor pa ni te samote, ki bi nas obvarovala, da se čutimo varne pred tem. Mi lahko izberemo s pomočjo zakonodaje, ki jo ustvarjamo, najboljši način, da se temu zoperstavimo, da da naredimo filtracijo, da skušamo priti do boljših, tudi ne samo kirurgov, ampak tudi vseh ostalih, ker družba rabi vse. Se bom tudi spoštljivo ozrl na to primerjavo, ki je bila izrečena, da je, podobno, kaj se je zgodilo s Slovenijo v letu dva tisoč šestnajst, enako kaj, bi zadelo Nemčijo, če bi vanjo prišlo dvajset ali čez njo šlo dvajset milijonov migrantov. Ampak tukaj pa se tudi moramo pošteno strinjati, da je vlada Mira Cerarja to popolnoma dobro obvladovala in da mi tega nismo, začutili v večji meri kot katerakoli druga država v Evropi. Kvečjemu so nas dali za, podali kot vzornike in to mislim, da ne smemo spregledati. Kot ... Torej za to državo skrbi, katerakoli vlada pride, jaz verjamem, da se bo tega držala. In sprva me je presenetilo samo vprašanje, referendumsko, sem pa, tudi na odboru za zunanjo politiko na to opozoril, ker je, vem, da kolegi v SDS-u imajo dobre pravnike in ne bi namerno zastavljali vprašanja, ki je pravno nesprejemljivo. In mi je dalo misliti, da je, to je ravno dokaz, da so zastavili vprašanje, ki napeljuje že k odgovoru, kar je nesprejemljivo. Torej, hoteli samo, da uzvaljujejo javnost. To je dokaz, da so pač hoteli samo pozornost in to vprašanje bi jaz tako, kot ga gledamo, napisano, tudi se drznil prebrati ali ste za to, da Slovenija za razpihovanje nestrpnosti in podporo desni politični opciji porabi še tri milijone evrov proračunskega denarja. Jaz ne vidim nič drugega kot to. In imeli smo spet iste zgodbe, seveda spet prirejanje podatkov o porabi za enega migranta in, ko sem jaz prišel kot novinec, sem seveda prisluhnil retoriki, ravno kolege Grimsa in jo pravzaprav cenim. Moram reči, da človek je elokventen, retorika je dobra, sicer pa je škoda, da jo je zapravil danes za to, ker mislim, da, njegov domet sega višje. In ni mi všeč, da se skozi to, o čemu danes govorimo, nagovarja, in da se iščejo in da se nagovarjajo ljudje, ki so nesrečni zaradi popolnoma drugih reči, ki potrebujejo oporo in se jim dajejo neke pravljice kot neka slaba tolažba. To ni "fer". Zato, naj mi bo oproščeno, bom pa tudi ponovil misel, ki sem jo na odboru izrekel, zato ker mislim, da je na neki način - ne nazadnje moja je, - da razlika v teh pravljicah, ki jih poslušamo, ni samo v priimku, v eni črki priimka Grimma in Grimsa. Razlika je v tem, da so Grimmove pravljice za vse nas, vse nas od otroštva dokaz ali znak razvoja naše civilizacije, da so pa Grimsove žal dokaz njenega zatona, zato referenduma niti "pod razno" ne morem podpreti. Hvala.